Registre fyzických a právnických osôb vykonávajúcich podnikateľské aktivity sú v jednotlivých štátoch zostavené podľa národných pravidiel, a preto sa prirodzene líšia štruktúrou, ako aj spoľahlivosťou zaznamenaných údajov. Úsilie Komisie o technické prepojenie existujúcich vnútroštátnych registrov umožní zrýchliť a zefektívniť výmenu informácií medzi registrami a uľahčí aj občanom a podnikom prístup k podnikateľskej databáze iných členských štátov Únie. Takáto koordinovaná informovaná platforma môže byť iste prvým dobrým krokom k sprehľadneniu bohatej podnikateľskej štruktúry Európskej únie.